Je voulais réagir à l'intervention de monsieur Lebreton. Nous sommes dans un État de droit, donc ce n'est pas la rumeur qui doit décider de comment on choisit ou pas les commissaires, c'est la commission JURI, avec les moyens qu'on lui donne. Qu'est ce que vous proposez, qui reste dans l'État de droit et pas la rumeur?